Madame la Présidente, chers collègues, ceux qui savent que je suis non seulement français, mais aussi agriculteur et ancien représentant agricole, ne s'étonneront pas que j'insiste sur l'enjeu capital que représente le budget de la politique agricole commune. Je crois pourtant que c'est dans l'intérêt de toute l'Europe que je m'exprime. Que pour financer les nouvelles ambitions législatives de l'Union européenne, on soit tenté de faire des coupes dans les politiques historiques, je peux l'imaginer.

Toutes les grandes puissances agricoles mondiales soutiennent fortement leur agriculture et nous avons la responsabilité d'être, nous aussi, à la hauteur.

Du budget de la PAC dépendent aussi, je le rappelle, la qualité et la diversité de notre alimentation, l'équilibre de nos territoires ruraux, et aussi le maintien d'agriculteurs nombreux. Ce ne sont pas de petits enjeux.

Je vous remercie de m'avoir écouté